Hvala lepa! Lepo vse pozdravljam, tudi na decembrski seji. Hvala za vaše vprašanje. Zdaj, kar, zadeva, kaj se je dogajalo pot prejšnjo vlado, tega, tukaj ne želim komentirati, ker me ni bilo zraven in bi težko, dodajal kakšne, takšne in drugačne, sodbe. Kar se pa tiče, sedanjega dogajanja, je pa res, da se minister Fakin že vse od začetka mandata, intenzivno ukvarja s to problematiko in zdaj je tudi sporočil odločitev, da ta inštitut za, Nacionalni inštitut za otroško srčno kirurgijo ostaja v Kliničnem centru. Zdaj, vaše glavno vprašanje oziroma vaša glavna poanta vprašanja, če sem jo prav razumel, je pravzaprav zaupanje in tukaj se strinjava, da bomo morali povrniti zaupanje. Sam sem, še preden je vlada bila potrjena v državnem zboru, sem se srečal tudi z gospodom Gregoričem, sva imela sestanek, prisoten je bil tudi, takrat še bodoči minister Fakin in smo, smo se pogovarjali o večih vidikih tega Nacionalnega inštituta za otroško srčno kirurgijo. Takrat, nam je bilo vsem skupno ravno to, kar pravite vi, se pravi vrnitev zaupanja, in ko je vlada začela delovati, se je tudi intenzivno začela s tem ukvarjati. Zdaj, zakaj ni inštitut kot ločena ustanova, je vrsta vzrokov. Ne, nekateri med njimi so tudi, če tako rečem, statutarno- pravne narave, zato se je tudi minister odločil, da je bolje, da zadeva ostane v Kliničnem centru, ker tudi Klinični center ta hip zagotavlja, da program deluje, da bo usposobljen do te mere, da bo lahko reševal vse primere, ki jih bo dobil. Je pa tudi pri tem problem, da, se pravi, število pacientov, in pa problem, tudi kadrov, ko je bil v preteklosti, precej pereč, ko so nekateri zdravniki preprosto odšli in tako tudi razumem potezo prejšnje vlade, ki je začela reševati to problematiko in je zato pač tudi to reševala, z ustanovitvijo Nacionalnega inštituta. No, v preteklem tednu sem opravil sestanek tudi s starši oziroma predstavnikoma staršev, otrok, ki imajo tovrstne težave, in tudi onadva sta izpostavila ravno to zaupanje. Zato smo se dogovorili, da je ključna zadeva nadzor, ampak to ne nadzor, da bodo naše inštitucije, nadzorovale lastne ljudi, ampak da bo ta nadzor mednarodni. Tako da sestanek je bil zelo konstruktivne narave in verjamem, da lahko v bodoče pričakujemo, tak razvoj dogodkov, se pravi poostren nadzor s strani mednarodnih inštitucij in pa tudi delovanje, inštituta znotraj Univerzitetnega kliničnega centra na tak način, da bo to zaupanje povrnjeno. Še enkrat poudarjam, strinjam se z vami, da je zaupanje ključno, zlasti ko gre za medicino, kajti, zdravniki so resnično tisti, ki imajo v rokah življenje teh pacientov, zlati pa, ko gre za najmlajše in tukaj je ta nota še toliko bolj izražena, kajti vsak, kdor ima otroke, ve, kako pomembno je ravno to zaupanje in tudi upanje. Tako da se vam zahvaljujem za vaše vprašanje in bomo delovali v tej smeri. Hvala.